endurskoða lög númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra var það mat mitt að brýnt væri að flýta þeirri endurskoðun á lögunum sem mælt er fyrir um í bráðabirgðaákvæði þeirra meðal annars í ljósi þeirrar umræðu sem hafði skapast um fjármál stjórnmálaflokkanna í kjölfar efnahagshrunsins og í aðdraganda alþingiskosninganna vorið tvö þúsund og níu jafnframt lá fyrir matsskýrsla greco samtaka ríkja gegn spillingu sem starfa innan vébanda evrópuráðsins en í skýrslunni er tilteknum tilmælum beint til íslenskra stjórnvalda um umbætur í gildandi löggjöf verkefni það sem ég fól nefndinni var í meginatriðum tvíþætt í fyrsta lagi að kanna grundvöll þess að gerð yrði úttekt aftur í tímann á fjárreiðum frambjóðenda og þeirra stjórnmálaflokka sem átt höfðu fulltrúa á alþingi á árum fyrir gildistöku laga hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex var það mat mitt að samræmd birting upplýsinga um þessi mál væri nauðsynlegur hluti af því uppgjöri og endurmati sem þyrfti að eiga sér stað hjá íslenskumstjórnmálaflokkum og stjórnmálamönnum í kjölfar efnahagshrunsins og að slíkt uppgjör væri ein af forsendum þess að unnt væri að endurskapa það traust sem nauðsynlegt er að ríki um starfsemi stjórnmálaflokka í landinu afrakstur af skoðun nefndarinnar hvað átt varðar birtist í sameiginlegri viljayfirlýsingu stjórnmálaflokkanna sem undirrituð var fjórtánda júlí tvö þúsund og níu með þeirri yfirlýsingu skuldbundu flokkarnir sig til þess að upplýsa um öll fjárframlög sem þeir hefðu þegið umfram tvö hundruð þúsund á árum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex með viljayfirlýsingunni skoruðu samfylkingin sjálfstæðisflokkur og vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkurinn og frjálslyndi flokkurinn jafnframt á alla frambjóðendur sína á umræddu tímabili til að veita ríkisendurskoðun samkvæmt bestu vitneskju alla fyrirliggjandi upplýsingar um framlög til þeirra á tímabilinu frá fyrsta janúar tvö þúsund og fimm til þrítugasta og fyrsta maí tvö þúsund og sjö en þá fóru víða fram stór prófkjör á vegum flokkanna bæði vegna sveitarstjórnarkosninga og alþingiskosninga á grundvelli þessara viljayfirlýsinga lögðu forustumenn allra flokka á alþingi fram frumvarp þar sem ríkisendurskoðun var falið að taka við og birta með samræmdum hætti upplýsingar um styrkveitingar til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda var frumvarpið samþykkt samhljóða sem lög frá alþingi á sumarþinginu tvö þúsund og níu í samræmi við lögin hefur ríkisendurskoðun nú birt upplýsingar um framlög til flokkanna á umræddu tímabili og jafnframt upplýsingar um framlög til þeirra frambjóðenda sem kusu að verða við áskorun flokka sinna um að veita ríkisendurskoðun þessar upplýsingar í öðru lagi fól ég nefndinni að taka lögin um fjármál flokkanna til heildarendurskoðunar með hliðsjón af þeirri reynslu sem fengist hefði af framkvæmd þeirra og til að bregðast við tilmælum greco afrakstur þeirrar vinnu liggur fyrir í því frumvarpi sem ég mæli fyrir frumvarpið er eins og áður segir flutt sameiginlega af forustumönnum þeirra stjórnmálasamtaka sem fulltrúa eiga á alþingi að hreyfingunni frátalinni er það miður enda var það skýr útgangspunktur í vinnu endurskoðunarnefndarinnar að reyna að ná samstöðu allra hlutaðeigandi stjórnmálasamtaka um breytingar á lögunum með sama hætti og raunin varð á við setningu þeirra árið tvö þúsund og sex voru ófrávíkjanlegur kröfur hreyfingarinnar í málinu þess eðlis að ljóst þótti að ekki var raunhæfur grundvöllur til samkomulags var það til að mynda krafa hreyfingarinnar að alfarið yrði lagt bann við framlögum frá lögaðilum og jafnframt að stjórnmálasamtök skyldu eiga jafnan rétt til ríkisframlaga óháð þeim stuðningi sem þau hefðu meðal þjóðarinnar í allri umræðu um fjármál stjórnmálaflokka hér á landi verður að gera skýran greinarmun á því ástandi sem ríkjandi var fyrir setningu núgildandi laga og þess ástands sem ríkti þar áður óhætt er að fullyrða með setningu laganna hafi orðið gjörbylting á fjármálalegri starfsumgjörð stjórnmálaflokka hér á landi og frambjóðenda þeirra en fyrir þann tíma giltu í raun engar reglur um það hversu háa styrki stjórnmálasamtök gátu þegið af einstaka aðilum né heldur reglur sem skylduðu þá til að upplýsa eftirlitsaðila og almenning um það hverjir væru styrktaraðilar þeirra var þetta staðan í íslenskum stjórnmálum þó ítrekað hefði verið vakin athygli á nauðsyn þess að settar yrðu

há framlög til flokka og frambjóðenda frá einstökum aðilum ertu þetta svo há framlög í einstaka tilvikum að erfitt er að komast að annarri niðurstöðu en þeirri að þau hafi verið óeðlileg og óhófleg virðulegi forseti lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö þau tóku þó ekki gildi gagnvart frambjóðendum fyrr en eftir alþingiskosningar sem fram fóru vorið tvö þúsund og sjö við samningu laganna á sínum tíma var sérstaklega litið til tilmæla sem ráðherranefnd evrópuráðsins hefur samþykkt að beina til aðildarríkjanna um sameiginlegar reglur gegn spillingu í tengslum við fjármögnun stjórnmálaflokka og kosningabaráttu af samanburði gildandi laga um umræddra tilmæla er ljóst að ísland hefur með setningu laganna nú þegar í öllum meginatriðum innleitt í löggjöf sína efni tilmælanna með fullnægjandi hætti er í samræmi við það unnt að draga þá ályktun að lögin setji fjármálum stjórnmálasamtökum og frambjóðenda hér á landi trausta umgjörð sem veiti nauðsynlegt aðhald tryggi gegnsæi og séu til þess fallin að þjóna því meginmarkmiði sínu að takmarka hættu á spillingu í tengslum við fjármögnun stjórnmálastarfs greco tekur undir þetta í áðurnefndri matsskýrslu sinni um ísland en þar kemur fram það mat að gildistaka laga númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex og þær reglur sem ríkisendurskoðun setur á grundvelli þeirra hafi verið mikilvægur liður í því að auka gegnsæi og ábyrgðarskyldu varðandi fjármögnun stjórnmálasamtaka hér á landi og frambjóðenda og fyrir það ber að hrósa íslenskum stjórnvöldum er í skýrslunni jafnframt staðfest að löggjöfin endurspegli í stórum dráttum kröfu ráðherranefndar evrópuráðsins eins og þær eru settar fram í umræddum tilmælum ráðherranefndarinnar um sameiginlegar reglur gegn spillingu í fjármögnun stjórnmálaflokka á kosningabaráttu og greco byggir sitt starf á þetta endurspeglast aftur í þeim nýju tilmælum sem greco sér ástæðu til að beina til íslenskra stjórnvalda nú í matsskýrslu sinni en þau lúta fyrst og fremst að tilteknum lagfæringum og nánari útfærslu á ákvæðum gildandi laga með ákveðnum undantekningum þó um öll þessi tilmæli er fjallað sérstaklega í greinargerð með frumvarpinu afstaða er tekin til þeirra og gerð grein fyrir viðbrögðum vegna þeirra í grófum dráttum má segja að orðið sé við öllum tilmælum greco að einu frátöldu lúta þau að ábendingu um að leitað verði leiða til að miðla almenningi upplýsingar um fjármögnun kosningabaráttu áður en kosningar fara fram til dæmis með bráðabirgðaskýrslum var það mat endurskoðunarnefndarinnar að erfitt gæti reynst að tryggja að bráðabirgðaskýrsla gæfi í raun rétta mynd af stöðu mála þannig gæti reynst erfitt að koma í veg fyrir að stjórnmálasamtök og einstakir frambjóðendur reyndu að hagræða stöðunni hjá sér til dæmis með því að leita fremur framlaga að loknum kosningum þótti ljóst að almenningur hefði fyrst og fremst áhuga eða hagsmuni af því að fá upplýsingar um framlög þegar um háar og óeðlilega háar upphæðir væri að ræða ákvæði íslenskra laga um hámarksframlög lögaðila og

um í þessum tilmælum virðulegi forseti af samanburði við önnur lönd má sjá að ísland er nú í fremstu röð á sviði reglusetningar um fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda þannig setja íslensk lög til dæmis verulegar skorður við einkafjármögnun stjórnmálastarfsemi hér á landi og ef þær reglur eru bornar saman við gildandi reglur á hinum norðurlöndunum er ljóst að ísland sker sig nokkuð úr hvað þetta varðar er ísland í reynd eina landið í hópi norðurlanda þar sem settar eru skorður við fjárhæð framlaga bæði frá lögaðilum og einstaklingum auk þess að vera eina landið sem setur slíkar skorður er ljóst að þau hámörk sem leyfð eru verða að teljast hófleg á alla eðlilega mælikvarða ísland gegn jafnframt lengst í því að setja skorður við framlögum að öðru leyti svo sem á banni við framlögum frá opinberum aðilum erlendum aðilum og óþekktum gefendum virðulegi forseti á blaðsíðu fimm í fyrirliggjandi frumvarpi er að finna upptalningu á þeim helstu breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er það bæði um að ræða breytingar sem lagðar eru til með hliðsjón af tilmælum greco sem ég hef rakið hér og enn einnig breytingar og lagfæringar sem talið er rétt að gera með hliðsjón af þeirri reynslu sem fengist hefur af framkvæmd laganna ég vil hér vekja sérstaka athygli á þremur breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu í fyrsta lagi vek ég athygli á þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpinu um að reglur laganna um framlög til frambjóðenda frá einstaklingum og lögaðilum og um upplýsingaskyldu þeirra taki einnig til frambjóðenda í forsetakosningum með þessari breytingu er meðal annars brugðist við tilmælum greco um þetta efni en þar er réttilega bent á ákveðna gloppu í lögunum að þessu leyti þá er einnig ljóst að þessar skýrar reglur gilda um fjárreiðurforsetaframbjóðenda eins og annarra frambjóðenda hefur einungis farið vaxandi samhliða þeirri þróun sem orðið hefur á undanförnum árum við beitingu þess valds sem forseta er falið í stjórnarskránni og því aukna vægi sem forsetaembættið hefur þar með fengið í stjórnskipun landsins í frumvarpinu er einni gerð tillaga um að heildarkostnaður frambjóðenda í forsetakosningum af kosningabaráttu megi ekki vera hærra en sem nemur þrjátíu og fimm milljónir króna að hámarki þykir eðlilegt að setja tilteknar skorður við kostnað frambjóðenda af kosningabaráttu í forsetakosningum bæði til að sporna við því að frambjóðendur eyði óhóflega miklum fjármunum í kosningabaráttu og eins til þess að ekki skapist óeðlilegt ójafnræði á milli frambjóðenda vegna mismunandi fjárhagsstöðu þeirra við ákvörðun á leyfilegum hámarkskostnaði í þessu sambandi er þó mikilvægt að gæta þess að frambjóðendur hafi í öllum tilvikum nægilegt svigrúm til að kynna sig og sjónarmið sín fyrir kjósendum á landsvísu það kann hins vegar að vera álitaefni við hvað sé rétt að miða í þessu efni en í frumvarpinu er lagt til að miðað verði við þrjátíu og fimm milljónir króna var það mat meiri hluta endurskoðunarnefndarinnar að slík upphæð ætti í öllumtilvikum að duga vel til kynningar á frambjóðanda í forsetakosningum jafnvel þótt frambjóðandinn væri lítt þekktur ekki er lagt til að forsetaframbjóðendur eigi kost á ríkisframlögum í öðru lagi vek ég athygli á þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpinu um að nöfn þeirra einstaklinga sem styrkja stjórnmálaflokka eða frambjóðendur um meira en tvö hundruð þúsund krónur verði gerð opinber er með öðrum orðum lagt til a svonefnt nafnleyndargólf verði lækkað úr þrjú hundruð þúsund krónur í tvö hundruð þúsund krónur hvað einstaklinga varðar með þessari breytingu er einnig brugðist við tilmælum greco um að nafnleynd einstaklinga sem styrkja stjórnmálastarf verði sett hófleg mörk þessi tilmæli greco varða það álitaefni hvenær fjárhæð framlags er orðið það hátt að ætla megi að almennt séð að það geti skapað hættu á óeðlilegum hagsmunatengslum á milli styrkveitenda og viðkomandi frambjóðenda eða stjórnmálasamtaka eða sem styrkurinn rennur til þannig er eðlilegt og réttmætt sé að almenningur sé upplýstur um þau tengsl var það álit meiri hluta endurskoðunarnefndarinnar að jafnvel þótt þrjú hundruð þúsund króna framlag væri í sjálfu sér ekki há fjárhæð yrði hún að teljast rífleg þegar um einstakling væri að ræða og almennt umfram það sem einstaklingar séu tilbúnir að láta af hendi til stjórnmálasamtaka eða einstakra frambjóðenda til styrktar þeim málstað sem viðkomandi flokkur eða frambjóðanda stæði fyrir verði tillagan samþykkt munu einstaklinga sem veita framlög upp að tvö hundruð þúsund krónur eða minna áfram njóta nafnleyndar en upplýst verður um nöfn einstaklinga sem veita styrki umfram það með þessu er reynt að taka tillit til beggja sjónarmiða annars vegar um fullnægjandi gagnsæi fjárframlaga til stjórnmálaflokka og frambjóðenda með tilliti til þeirrar hættu að einstaklingar hafi óeðlileg áhrif með framlagi sínu og hins vegar þeirra sjónarmiða að einstaklingar eigi að hafa frelsi til að styðja við starfsemi stjórnmálasamtaka og frambjóðenda með framlögum upp að tilteknu hóflegu marki án þess að slíkt sé gert opinbert reglur núgildandi laga

straum af útlögðum kostnaði vegna kosningabaráttunnar allt að þrem milljónum króna skýrt skal tekið fram að ekki er gert ráð fyrir því að styrkveitingar samkvæmt þessu ákvæði auki útgjöld ríkissjóðs heldur verði fjárveitingar til stjórnmálasamtaka samkvæmt núverandi styrkjakerfi lækkað að sem nemur kostnaði vegna hins nýja kerfis virðulegi forseti ég hef nú farið yfir forsögu og efni fyrirliggjandi frumvarps um

að fjölmiðlum einkum aðdraganda kosninga sem og álitaefni sem varða auglýsingar stjórnmálasamtaka í kosningabaráttu ljóst er að umrædd álitaefni eru nátengd umræðu um fjármál stjórnmálasamtaka í víðum skilningi hugsanleg lagaákvæði á þessu sviði eiga þó fremur heima

á ríkisstjórnarfundi á föstudaginn kynnti ég ríkisstjórninni skýrslu starfshóps um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þar eru settar fram margvíslegar tillögur til úrbóta í stjórnsýslu landsins

að mínu mati virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu